Domnule președinte, salvarea de vieți pe mare și combaterea traficului cu ființe umane trebuie să fie în continuare prioritățile în actuala criză a migrației din Mediterană. Cei traficați sunt adesea supuși riscului de a fi torturați, de a fi omorâți. De asemenea, la baza traficului cu ființe umane stă întotdeauna corupția.

Deci, trebuie să oprim acest trafic, să i ajutăm pe cei care au nevoie de protecție să ajungă în Europa și, repet, să oprim traficul de ființe umane, inclusiv tăierea fondurilor teroriste.